Mówię o gazociągu północnym budowanym wbrew zaleceniom wydanym przez Parlament Europejski.

Aby uzyskać taką ilość gazu, trzeba wykonać wiele odwiertów w bardzo krótkich czasie. Strumienia 148 tysięcy ton metanu płynącego rurociągiem nie można zatrzymać, bowiem nie ma zaworów ani stacji pośrednich. Uszkodzenie rurociągu wcale nie oznacza jego zamknięcie. Gaz wydostawać się będzie aż do usunięcia awarii. Bowiem dostanie się wody do wnętrza rurociągu uszkodzi go kompletnie. Wzywam więc Komisję do przeprowadzenie rzetelnej analizy zagrożeń wynikających z tego typu inwestycji.